Het gaat niet alleen over marktwerking, het gaat onder meer ook over technische interoperabiliteit, versterking van het Europees Spoorwegagentschap en een oplossing voor de financiering van nieuwe infrastructuur, maar ook het onderhoud van bestaande infrastructuur. Het is duidelijk dat een efficiënte marktwerking ook een onderdeel is van het verhaal.

We hebben behoefte aan een onafhankelijk regelgevend orgaan dat voldoende middelen heeft om goede marktwerking op te leggen en te doen toepassen. Ten tweede is er natuurlijk de onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerder daar werd al naar verwezen die een gelijk speelveld kan scheppen voor alle spelers.

Voor het nationaal reizigersvervoer, dat velen graag geliberaliseerd willen zien, wil ik toch heel voorzichtig zijn.